A COSME programot két dolog fenyegette. Az egyik, hogy a tárgyalások során az összege lecsökkent, ezen túl vagyunk, a másik, hogy a tagállamok saját forrásaik helyett fogják fölhasználni. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, kedves kollégák, hogy a COSME programban lévő pénzeszköz valóban határon átnyúló, európai hozzáadott értéket jelentsen, ne pedig a tagállamok el nem végzett munkájának pótlását szolgálja. Amit itt a képviselőtársaim elmondtak, az 90 ban saját tagállamaik kormányának a kritikája volt és nem a COSME programról alkotott vélemény. A COSME programot olyan határon átnyúló, tagállamon belül egyedül nem megoldható célokra kell fordítani, amelyek az innovációt, a hozzáadott értéket, a növekedést, a haladást szolgálják, vagy különleges célcsoportokat, például a fiatalokat ösztönzik a mostaninál jobban arra, hogy a lehetőségeiket megtalálják. Minden mást, képviselőtársaim, beszéljenek meg otthon saját kormányukkal.